Frau Präsidentin! Mehr denn je brauchen wir in der aktuellen Krise mit hoher Arbeitslosigkeit, hoher Jugendarbeitslosigkeit und anderen sozialen Problemen einen unbürokratischen europäischen Sozialfonds, der bisherige Zugangshürden endlich abbaut. Und deshalb ist es ungemein wichtig, dass die Mitgliedstaaten in Zukunft keine zusätzlichen Bestimmungen einführen dürfen. Denn nur eine Vereinfachung der Regeln hilft den Projektträgern und damit auch den Menschen vor Ort. Die Verwaltungslasten müssen möglichst niedrig gehalten werden, deshalb begrüße ich auch die Einführung von Pauschalbeträgen und standardisierten Einheitskosten. Das erleichtert ja den Projektträgern wirklich die Arbeit und war einer der großen Kritikpunkte.

Und diese Menschen müssen wir wieder in den Arbeitsmarkt zurückführen.